hljóti að vera heimsmet enda er hæstvirtur forsætisráðherra mikið fyrir það að vera í besta flokki eða

hann hefur neitað því síðan í febrúar síðastliðnum

níu mánuðir eða átta til níu mánuðir og það þarf að setja þetta sem dagskrártillögu þannig að forsætisráðherra komi og ræði kosningamál sitt